Spoštovani predsedujoči, hvala lepa za besedo. Lep pozdrav vsem prisotnim. Jaz bi ministrici rada zastavila vprašanje glede socialne aktivacije žensk iz drugih kulturnih okolij, in sicer sedmega aprila leta dva tisoč sedemnajst je Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti objavilo torej razpis za sofinanciranje ne kratkih programov socialne aktivacije in v sklopu tega je sklop tri c bil namenjen socialni aktivaciji žensk iz drugih kulturnih okolij. Naj povem, da je v zadnjih dveh letih se se je ta program izkazal za izjemno, torej nadpovprečno pravzaprav uspešnega. Potekal je v več krajih, na Jesenicah, v Velenju, v Kranju, v Celju, v Mariboru in v Ljubljani, in v te programe je bilo vključenih kar sto dvajset žensk iz drugih kulturnih okolij. in Po končanih usposabljanjih se jih je kar štirinajst odstotkov udeleženk se je torej zaposlilo, petinštirideset odstotkov udeleženk pa nadaljuje šolanje ali je vključenih v tečaje slovenskega jezika oziroma je vključenih v shemo te aktivne politike zaposlovanja. S programom socialne aktivacije so udeleženke opolnomočili torej z znanjem slovenščine, digitalno pismenostjo in tako naprej. Poleg tega pa so ti projekti tudi na lokalni ravni se izkazali za izjemno zanimive, uspešne, saj so povezali številne deležnike, po celo do deset raznih partnerstev se je sklenilo med različnimi deležniki, kot so recimo občine, upravne enote, knjižnice, zdravstveni domovi, šole, vrtci, centri za socialno delo, ljudske univerze, bolnišnice, ne. Skratka, gre za vse te deležnike, ki se na vsakdanji ravni soočajo torej z izzivi vključevanja priseljenk in priseljencev. Pa me, spoštovana ministrica, zanima, ali nameravate te razpise za torej omenjene programe socialne aktivacije ponoviti? Če nameravate, me zanima, kdaj bodo ti razpisi objavljeni. Če ne, pa me zanima, kaj bi bili lahko razlogi za to, glede na to, da gre za sofinanciranje, za evropska sredstva, ki so zagotovljena kar do leta dva tisoč dvaindvajset. Hvala lepa zaenkrat.